virðulegur forseti háttvirtur þingmaður árni páll árnason sagði mig hafa neikvæð og gamaldags viðhorf en ég verð að sjálfsögðu að mótmæla því harðlega það eina sem ég var að benda á og sem er gríðarlega mikilvægt var

grunni ábyrgum umhverfisgrunni og sjálfbærri þróun verða að vera mjög vakandi yfir því hver reynslan hefur verið í hinum hnattvædda heimi þegar sjónarmið gróðans fá að ráða og á hvaða forsendum viðskiptalífið kemur inn í þessi mál það var það sem ég var að vekja athygli á og fyrir þessu þarf að vera mjög vakandi ef ekki á illa að fara

talað um varðandi ógnina og hvernig við skilgreinum öryggi í dag þetta er nefnilega mjög mikilvægt atriði sem háttvirtur þingmaður kolbrún halldórsdóttir kom hér á fyrr í dag og var ítrekað núna áðan stafar öryggi okkar mest ógn af bin laden og hryðjuverkum eða falun gong og vítisenglum eða einmitt af umhverfisvánni mengun loftslagsbreytingum ég er búin að sitja endalausar ráðstefnur málþing og fundi um loftslagsbreytingar þar sem er talað um að hafa alla að borðinu og ekkert gerist vísindamenn færustu vísindamenn tala stjórnmálamenn tala og segja það sama ekkert gerist það sem við getum mest gert er að sýna ábyrgð í verki sýna hvernig raunverulega er hægt að fara fram af framsýnum hætti í þessum málum og gera eitthvað bara brot af þeim fjármunum sem er verið að